Świat nie stoi w miejscu, wszystko się zmienia, wręcz można by powiedzieć, że świat pędzi. Razem z tym światem pędzi oczywiście także i gospodarka, różnego rodzaju metody działania na globalnym rynku. Natomiast Unia Europejska od 20 lat nie reformuje swoich instrumentów ochrony rynku, ochrony handlu, ba, nawet przez 2 lata nie może zająć się tą reformą, którą sama zapoczątkowała. To jest zresztą dosyć charakterystyczne dla Wspólnoty, że wszystko u nas trwa od miesięcy do kilku lat.

Chociażby w minionym roku tylko i wyłącznie w sektorze stalowym podjęły 64 procedury, kiedy Unia Europejska 5 razy mniej 12. Ale przestrzegałbym przed łączeniem tego tematu, o którym rozmawiamy z ograniczaniem podejmowania inicjatyw w zakresie umów o wolnym handlu z innymi krajami czy z innymi obszarami ekonomicznymi świata. To są dwie różne rzeczy i proszę tego nie stawiać pod jednym mianownikiem.